Monsieur le Président, que ce soit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est un document en tout cas qui contient des pistes utiles, et ce qui compte le plus pour moi, c'est ce que nous en ferons.

Je crois qu'il contient des choses intéressantes, on l'a dit, et d'autres l'ont dit bien avant moi. La question des ressources propres est évidemment la grande discussion que nous devons avoir.

van Rompuy sur la gouvernance économique qui, elle aussi, met en évidence un certain nombre de problèmes liés à la coordination budgétaire. Enfin, il faudra aussi que nous travaillions, à partir de ce que vous déposez, sur toutes les possibilités qui nous seront offertes, et je pense en particulier à un autre rapport, le fameux rapport Monti qui nous présente l'autre face des politiques budgétaires, c'est à dire tout ce qui relève de la coopération fiscale. Je ne pense pas que nous puissions isoler ce débat sur les propositions de la Commission de l'ensemble des autres questions qui sont posées dans d'autres institutions européennes parce que ce sont, finalement, les différentes phases d'un même débat.